Obojętnie, o czym tu mówimy dzisiaj, to jednak chciałbym wierzyć w to, że to, co przygotowała Rada po długich i żmudnych negocjacjach, także z ważnym udziałem Polski, jednak zasługuje na uznanie. I chcę mocno podkreślić, że widzę, iż jednak idea solidarności i odpowiedzialności wzięła górę nad egoizmami narodowymi, których się baliśmy. Wierzę w to mocno, że nie dojdzie do skrzywdzenia nikogo poprzez to, co przygotowano podczas tych czterech dni.

Polska i Węgry, i wszystkie kraje są za praworządnością tak jak za czystym powietrzem, jak za czystą wodą, jak za dobrym klimatem. I mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że na podstawie fałszywych przesłanek o, na przykład, że któryś sędzia ma złe samopoczucie dojdzie do ukarania któregoś z narodów czy któregoś z państw.

Jeśli dojdzie do przeglądu prawa w krajach Unii Europejskiej, to będzie to rzetelny przegląd. My się nie boimy kwestii praworządności, ale boimy się fałszywych, niedobrych sędziów. Mamy nadzieję także na to, że bardzo szybko te pieniądze zostaną uwolnione, wypuszczone na rynek, że zostaną zadedykowane biedniejszym regionom, przedsiębiorcom, tym, którzy potrzebują ochrony w pracy. Wierzę w to mocno, że będziemy jechać z tymi nowymi instrumentami finansowymi przy różnych brakach, o których tu inni mówili bez wstecznego biegu.